Señora presidenta, hemos hablado en muchas ocasiones en este hemiciclo sobre la violencia de género diciendo que es la mayor lacra social que vive en estos momentos el mundo. Y también que no entiende de fronteras, que no entiende de territorios, que las mujeres están siendo asesinadas en el mundo por el mero hecho de ser mujer. Y nos encontramos ahora con esta situación, donde el Gobierno ruso aprueba una ley que dice que pegar una vez a la mujer no es delito

Creo que es importante —ya lo hemos trasladado en otras ocasiones— la necesidad de que la política exterior de la Unión Europea tenga una dimensión de género, y, por lo tanto, traslade, en las relaciones con otros países y en la política de cooperación, esa dimensión de género para prevenir estas situaciones y para que las mujeres, dentro y fuera de la Unión Europea, sepan que cuentan con un altavoz en este Parlamento.